Elles n'ont même pas la décence de le laisser choisir d'être traité ailleurs que dans un pays qui le persécute.